Elnök úr! Természetesen, ahogy említette a tágabb összefüggést és azt a szellemiséget, amiben a Tanács a hasonló kérdésekhez viszonyul, azt tudom Önnek mondani, hogy folyamatban van Szerbiának a csatlakozása, hiszen begyújtotta a csatlakozási kérelmet, és azt gondolom, hogy most újabb fázisba érkeztünk, hiszen

Természetesen a csatlakozási folyamatban minden fontos kérdésre, az ilyen kérdésekre is, mind az Európai Bizottság, illetve mind a Tanács természetesen megkülönböztetetten odafigyel.